Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier Mme la rapporteure et nos assistants pour le travail effectué.

L'Europe est un projet formidable mais on remarque trop fréquemment qu'elle n'est pas encore parfaitement définie.

Elle a mis au jour nos faiblesses et nous a permis de construire plus solidement les institutions de régulation de notre marché unique. Pour le citoyen européen, c'est pareil. La commission des pétitions, véritable bureau des plaintes, enregistre tous les jours les doléances de nos concitoyens. Dans trois jours, l'initiative citoyenne européenne complètera ce dispositif. Malgré toutes nos politiques qui appellent à la mobilité, à l'adhésion, aux valeurs européennes, aux échanges, il reste encore beaucoup trop d'obstacles à l'exercice de la citoyenneté. Et un citoyen qui ne se sent pas européen, c'est un citoyen qui n'ira pas voter. C'est un citoyen qui ne verra pas l'intérêt que représente l'Europe dans sa vie de tous les jours.

C'est un rapport qui doit produire un sentiment d'appartenance et d'identité européenne qu'il nous faut recréer et entretenir par ces mesures. Notre Europe doit être une Europe qui protège. Mme la Commissaire Viviane Reding a fait vingt cinq propositions très concrètes en faveur des citoyens. Elles sont primordiales pour rétablir la confiance entre le citoyen et l'Europe. Mais les propositions contenues dans ce rapport reflètent d'autres attentes de nos concitoyens les achats en ligne, les déménagements, le droit des enfants, l'emploi, la participation citoyenne, les soins à l'étranger, les jumelages, le droits des minorités, etc. Nous avons encore trop de mal à profiter pleinement des capacités offertes par l'Europe. Les droits s'utilisent, les revendications s'écoutent. Nous en sommes ici les relais. L'année européenne de la citoyenneté en 2013 devra démontrer aux citoyens qu'avec la libre circulation, il existe aussi une libre utilisation des droits en Europe.